Señor presidente, comisarios, necesitamos las normas sobre nuevos estándares de emisiones de CO2, la revisión de la Directiva sobre vehículos limpios, la de transporte combinado, la de pasajeros de autobús y la iniciativa sobre baterías. Pero solo funcionarán si aterrizan sobre personas, conocimiento y tejido industrial capaces de convertir una movilidad más limpia y eficiente en una fértil cantera de empleo de calidad en suelo europeo. Por eso espero ver acompañado este trabajo legislativo por tres esfuerzos que tienen que ser perceptibles en todos los programas europeos. El primero, orientar la política industrial para que la Unión sea líder mundial en las tecnologías y procesos de fabricación de estos vehículos limpios, sus baterías y la inteligencia que los conecte entre sí y con las infraestructuras. En segundo lugar, estimular la aparición de nuevos negocios y desarrollos que evolucionen el concepto de modos de transporte hacia el de movilidad integrada. Y, finalmente, conectar las demandas de nuevas pericias y negocios ligados a estos cambios con la formación que se ofrece en universidades y en escuelas profesionales.